Signor Presidente, signora ministro, onorevoli colleghi, questo Parlamento ha fortemente supportato il processo di pace avviatosi dopo decenni di guerra civile in Colombia, proprio per garantire nel paese il rispetto e la tutela dei diritti umani. Tuttavia le notizie che ultimamente ci giungono non sono confortanti. Dopo un periodo di riduzione delle violenze, infatti, vi è stato un riacuirsi di attacchi, di violazioni dei diritti umani, atti di discriminazione, gravi atti di violenza contro le donne. Solo nello scorso anno, il 2018, sono stati circa 350 i bambini vittime di malnutrizione e di malattie, pur se curabili. Sono infatti i bambini i più vulnerabili nelle situazioni di crisi come quella che sta vivendo la Colombia. Come Unione europea, quindi, dobbiamo utilizzare tutte le risorse, tutti gli strumenti a nostra disposizione e gli accordi raggiunti per difendere la pace in Colombia, per garantire il rispetto dei diritti umani, la sicurezza, la giustizia e l'equità sociale e per dare un futuro migliore ai bambini in tutto il paese.